Úvodom si dovolím pripomenúť, že mutualizácia dlhov štátov eurozóny nevyrieši základný problém Európskej únie, ktorým je strata konkurencieschopnosti. Pre obnovenie finančnej dôveryhodnosti Únie je potrebné predovšetkým dosiahnutie udržateľnej platobnej bilancie, zdravých verejných financií v jej členských štátoch a obnovenie hospodárskeho rastu. Pretrvávajúci nátlak Komisie a niektorých členských štátov na presadenie vydávania spoločných európskych stabilizačných dlhopisov vnímam ako ich úsilie o vyhnutie sa dôslednej realizácii potrebných štrukturálnych reforiem a o pokračovanie v politike morálneho hazardu zo zdrojov zdravších členských štátov až do úplného hospodárskeho bankrotu celej Európskej únie. Nehovorím, že máme upustiť od politiky solidarity a vzájomnej pomoci, ale formy musíme voliť tak, aby boli v súlade s právnym rámcom Európskej únie a aby nezaťahovali do vážnych finančných problémov aj tie štáty Únie, ktoré si svojou uváženou hospodárskou politikou držia vysoký rating, a tým zatiaľ chránia